Ja, najlepša hvala. Spoštovani predsednik vlade, spoštovani celotni ministrski zbor! Že ob imenovanju te vlade sem napovedala, da bo to vlada velikih naporov in velikih usklajevanj. Ta vlada res ni imela sto dni miru. Verjamem, koliko poznam predsednika vlade, mu to niti ni hodilo toliko narobe, glede na to, da je človek operative, človek, ki tako ali drugače takoj poprime za delo. Pa vendar smo si mogoče želeli malo več strpnosti, pa malo več, da se slišimo in ne samo poslušamo. V teh kratkih dveh mesecih je, po moji oceni, vlada storila kar nekaj dobrih korakov, korakov v pravo smer, pripravila tudi osnovo za tiste stvari, ki nas še čakajo in ki jih bo vlada še izvedla. Tako da moje vprašanje bo na tem mestu zelo kratko. Temeljilo bo na tem, da od predsednika vlade pričakujem, da navede objektivno in po točkah tiste stvari in tiste dobre stvari, ki jih je vlada v tem kratkem obdobju dveh mesecev sprejela oziroma pripravila. Najlepša hvala.